No importa si fueron violadas, no importa si su vida corría peligro. Hoy mis pensamientos van para Teodora, diez años ya cumplidos en la cárcel

Y quiero decir que no estamos lejos de ello, porque en estos momentos hay en el Congreso salvadoreño iniciativas para cambiar la ley. Y por eso creo que es imprescindible que la Unión Europea le dé un empujón a estos cambios legislativos para que podamos llegar a cambiar esta situación. La delegación de la Unión Europea en El Salvador está haciendo un buen trabajo en este sentido y es muy importante que, a la vista de lo que pasará el año que viene con las elecciones en el país, este pueda ser un cambio de verdad que se opere y que estas mujeres puedan salir de la cárcel y que, de una vez por todas, no se procese nunca más a una mujer por haber tenido un aborto.